Aan de andere kant moet de consument ook keuzes hebben. Op dit moment heeft de consument geen enkele keuze als hij een nieuwe telefoon koopt. Daar moet hij automatisch een lader bijkopen en dat leidt heel vaak tot grote ergernis bij de consumenten.

Het gevolg is dat daar ook het milieu mee wordt belast voor 300 miljoen euro per jaar en dan praat ik nog niet over de verspilling van energie die deze goedkope laders veroorzaken, want deze laders blijven vaak in het stopcontact zitten en zonder telefoon blijven ze energie gebruiken.

Ik denk dus dat het een prima oplossing is.

Want ik ben de mijne vergeten. Dan moet je een specifieke lader van een speciaal model en van een speciaal merk hebben.

Ik hoop ook dat dit in 2012 daadwerkelijk gebeurt en ik hoop ook dat u krachtig optreedt als de industrie zich niet houdt aan de toezegging, want dat is ook heel belangrijk. Je moet een stok achter de deur houden, maar liefst verleiden en door zelfregulering tot een oplossing komen.